Vážený pán predsedajúci, každá poslankyňa a poslanec tohto Parlamentu má právo klásť otázky Komisii. A komunistickí poslanci počtom položených otázok dokazujú, že ide o dôležitú súčasť parlamentnej kontroly. V reakcii na otázku kolegu Pimenta Lópeza vznikli dva diametrálne odlišné návrhy uznesenia, ktoré ilustrujú hlavnú výhradu ľavicových poslancov voči parlamentnej demokracii. Parlament je miestom, kde sa hľadá dohoda, a oni nemajú záujem takúto dohodu nájsť. Pritom dohoda by pomohla predovšetkým ženám, ktorých právami sa pán poslanec zakrýva ako figovým listom, keď žiada Komisiu, aby potláčala iné vnímanie sveta a človeka, než je jeho vlastné.